Wie Sie wissen, fordert meine Fraktion schon sehr lange eine Revision der Entsenderichtlinie, und ich bedauere es sehr, dass die Kommission dem bisher noch nicht nachgekommen ist. Es gibt genügend Gründe dafür Wir haben massives Sozialdumping, das Prinzip der Gleichbehandlung gilt für zu wenig Kriterien. Und außerdem gibt es häufig einen Missbrauch der entsandten Arbeitnehmer durch Nichteinhaltung der Regelungen.

Meine Frage Was sieht der Kommissionsvorschlag zur Enforcement Richtlinie vor, um die von mir angesprochenen Probleme der Entsenderichtlinie zu beseitigen? Und vor allem Werden im Vorschlag auch Maßnahmen ergriffen, um das bekannte Sozialdumping zu verhindern?